Aber dann frage ich Sie, warum nach wie vor der Rat verhindert und da ist die französische Regierung nicht ganz unschuldig dass Bulgarien und Rumänien, obwohl sie die Bedingungen erfüllt haben, heute noch immer nicht im Schengen Raum sind? Das würde ich Sie gerne fragen, denn die Sicherheit ist genau dort geschaffen worden, aufgrund der Maßnahmen. Es ist eigentlich illegal, dass wir zum Beispiel Schengen nicht erweitern. Ich bin sehr dafür, aber das in einem Wahlkampf in Frage zu stellen, wie es Präsident Sarkozy getan hat, finde ich verwerflich. Schengen ist eine große Errungenschaft von Europa. Diese große Errungenschaft sollte man nicht in Frage stellen, sondern unterstützen, denn das zeichnet uns aus, dass wir Europäer fähig sind, unsere Grenzen frei und ohne Pässe überwinden zu können.